Hvala gospodu Junckerju za proevropsko držo, gospodu Barnierju pa za odločno delo na področju brexita. Sam želim spregovoriti o temi, ki nas je, prihajam iz Slovenije, po svoje zelo prizadela. To je to, da je Svet zavrnil pristopna pogajanja za Severno Makedonijo in pa za Albanijo. Prihajamo iz območja, kjer vemo, da mir ni samo tako sam po sebi umeven, prihajamo iz območja in te države imajo še veliko za postoriti na področju vladavine prava, na reformah znotraj držav in takšni signali, takšna neresnost, kot jo je pokazal Svet, je prav zastrašujoča in zato tisti, ki hodimo v ta